Doamnă președintă, doamnă comisar, dragi colegi, raportul este binevenit. Politica concurenței este foarte importantă pentru piața internă, toți vrem o piață internă bine reglementată, dar nu numai bine reglementată, ci și cu o competiție corectă și așa cum spunea și un alt coleg aici vorbim de competiția în piața internă, dar și de competiția din afara pieței interne, pentru că știm foarte bine avem giganți, companii foarte mari, care și au externalizat afacerea din piața internă în țări terțe și

Eu vreau să mă refer la faptul că avem o competiție și spun de când sunt aici o competiție inegală între IMM uri și marile companii, între trusturi. Nu există încă o suficientă supraveghere, deși avem reglementări antitrust, există competiții incorecte și recent avem cazuri foarte relevante în acest sens și sper, doamna comisar, să găsim soluții noi.